Señora presidenta, debatimos sobre otro ejemplo de la nefasta política de desestabilización. Lo vemos todos los días en Libia y en Siria, y ahora en el corazón de Europa, con una guerra casi total. Bueno, aquí solo se ha escuchado una de las visiones, pero hay fuentes que hablan de un ataque masivo del ejército de Ucrania justo cuando Poroshenko visitaba Alemania.

Miren, yo creo que ni las sanciones ni la búsqueda de un solo culpable ni, por supuesto, esa incorporación probable de Ucrania a la OTAN ―que nos llevaría a un escenario peor― traerían la solución. Hay que profundizar más en los acuerdos políticos de Minsk reforma constitucional, descentralización y elecciones locales. Si no hay voluntad en ese sentido, crecerá el bloqueo diplomático, el fracaso económico de Ucrania ―por mucho crédito que conceda el FMI, que en el fondo es un búmeran contra su población― y la guerra se recrudecerá.